Przestrzegamy praw człowieka i chcemy realizować program społecznej gospodarki rynkowej program, który stawia człowieka w centrum naszych zainteresowań.

To wymaga zmian i stworzenia prawdziwej, zjednoczonej, solidarnej, spójnej Europy.

Jakie działania podejmie pan w tym zakresie, aby tę sytuację zmienić?